Señor Presidente, mi Grupo parlamentario, con las opiniones minoritarias, quiere impugnar la actual orientación de la política de seguridad, no solamente de la Unión Europea sino también a nivel internacional. Creemos que ha llegado el momento de desmilitarizar la seguridad, y la OTAN, uno de los pilares de la defensa de la Unión Europea, va en sentido contrario. Desde 1999, en la Cumbre de Washington, aprobó un concepto estratégico que permitía una intervención militar al margen del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y, además, dar una respuesta militar a fenómenos como el terrorismo y la delincuencia organizada, que eran hasta entonces materias de respuesta civil. Nosotros creemos que la militarización no es lo que necesita el mundo